Najlepša hvala. Ja, V zadnjem času se veliko govori o hidroelektrarnah ali pa hidroelektrarni na Muri. Jaz bi rada najprej, zelo jasno povedala, ker se je pač večkrat špekuliralo o tem, kako sem jaz sama osebno, zagovornica energetskega lobija in ne vem kaj še vse, da temu seveda ni tako. Da sem pa kot ministrica za infrastrukturo, zadolžena tudi za energetiko, dolžna opozoriti vlado, preden se odloči, kaj bo naredila, kakšne posledice določena odločitev ima. In jaz sem vesela, da sva se z ministrom Zajcem prejšnji teden dogovorila, da bomo dali na papir vse posledice oziroma posledice vseh, variant, s katerimi se na Ministrstvu za okolje in prostor v povezavi z reko Muro ukvarjajo, in na neki način bo vlada imela možnost se odločati o različnih vprašanjih. O tem bo verjetno povedal, minister Zajc, ampak bo tudi vedela, kaj to pomeni. In enako bi jaz želela opozoriti, tudi cilji do leta dva tisoč dvajset, to je petindvajset procentov obnovljivih virov energije v končni, bruto uporabi energije, na žalost, v naši državi ne bodo doseženi. In, pravi s tem gradivom seznanjam vlado. Jaz upam, čim prej. Skratka, ko sprejemamo odločitve o energetskem sistemu, za katerega je treba povedati, da je dober, in nekaj več bom potem o tem govorila tudi pri vprašanju o energetskem konceptu, moramo imeti na mizi tudi dolgoročne posledice, ki jih takšne odločitve prinašajo. Nismo, proti temu, da se na Muri ne gradi hidroelektrarn, če bomo imeli na mizi, okoljsko poročilo, da se, hidroelektrarn na naši reki zaradi okoljskih razmer ne da graditi.